Seveda razumem stališče Evropske komisije v konkretnem primeru in pozdravljam zavezanost k multilaterizmu in svobodni trgovini. A ne delajmo si iluzij o tem, o kakšni politiki carin pravzaprav govorimo. Gre za politiko, katere cilj je zmanjševati konkurenčnost evropskega gospodarstva in doseči pravzaprav preselitev delovnih mest iz Evrope v druge dele sveta, ne glede na pravno upravičenost tega početja. Zato pozivam, da Evropska komisija v okviru zavezanosti k multilaterizmu in svobodni trgovini sprejme ukrepe, ki bodo zaščitili evropsko industrijo. Še posebej si to zaščito zaslužijo razvejane dobavne verige, katere tvorijo mala in srednja podjetja, ki so najinovativnejši in najštevilčnejši del te evropske industrije, predvsem pa so del industrije, ki ima pomembne socialne in družbene učinke v primeru težav.